Gospodine predsjedavajući, kršenje ljudskih prava od strane transnacionalnih kompanija jedan je od najvećih izazova ekonomske globalizacije. Potraga za jeftinijom radnom snagom i novim tržištima često završi tamo gdje ne postoji primjerena regulacija koja bi zaštitila radnike i potrošače. Podizanje svijesti o važnosti etičkog i društveno odgovornog poslovanja proces je u kojem se Unija, pružajući prvenstveno stratešku podršku civilnom društvu, mora jače angažirati. Obvezujući instrument UN a bio bi prihvatljivo rješenje kad bi ga prihvatile i dosljedno primjenjivale sve globalne ekonomske sile. Ali, znamo da to nije realno za očekivati. Bez globalne implementacije i učinkovitog okvira za nadzor i sankcije u slučaju kršenja instrument je besmislen i kao takav predstavljao bi tek omču oko vrata zapadnim kompanijama.